frú forseti ég vona að það fari vel í háttvirtir þingmenn að taka nú upp léttara hjal og ræða hér um breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld ég ætla sem sagt að mæla hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á ýmsum lagaákvæðum sem að þessu snúa þetta er þrjú hundruð og þrettánda mál þessa þings á þingskjali þrjú hundruð áttatíu um er að ræða breytingar á mörgum lögum og af margvíslegu tilefni það má í grófum dráttum skipta þessum breytingum í sex meginkafla sem er að finna í bandormi þessum sem gengur undir vinnuheitinu bandormur tvö eða góði bandormurinn í fyrsta lagi eru breytingar sem tengjast tilflutningi á málefnum fatlaðra til sveitarfélaganna allmiklar ráðstafanir í tekjulegu tilliti sem gera þarf vegna þess í öðru lagi eru breytingar sem varða rýmkun á þeim skattalegu úrræðum sem fyrirtæki geta nýtt sér í dag annars vegar á skattalegri meðferð við eftirgjöf skulda og hins vegar heimild til greiðsluuppgjörs á gjaldföllnum skattskuldum í því skyni að auðvelda fjármálastofnunum og öðrum kröfuhöfum fjárhagslega endurskipulagningu lífvænlegra atvinnufyrirtækja í þriðja lagi eru tillögur að breytingum á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki í fjórða lagi er tillaga um framlengingu á gildandi bráðabirgðaákvæði í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem felur það í sér að vikmörk milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga lífeyrissjóða verði áfram fimmtán prósent í stað tíu prósent það er út árið tvö þúsund og tíu í fimmta lagi eru lagðar til breytingar á heimildum skattrannsóknarstjóra í því skyni að einfalda og flýta fyrir málsmeðferð gagnvart þeim aðilum sem eru til rannsóknar að lokum eru í frumvarpinu ýmsar minni en þó mikilvægar breytingar meðal annars vegna tilkomu nýrra umhverfisvænna orkugjafa eins og metans og mun ég nú gera nánari grein fyrir hverjum flokki fyrir sig á eftir í fyrsta lagi um tekjuskatt ríkisins og tekjustofna sveitarfélaga í samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um fjárhagsramma vegna tilfærslu þjónustu við fatlaða er gert ráð fyrir því að útsvarshlutfall sveitarfélaga verði hækkað um einn komma tvö prósent gegn samsvarandi lækkun á tekjuskattshlutfalli ríkisins samkvæmt samkomulaginu færist fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á framkvæmd þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga og miðar samkomulagið að því að þessi yfirfærsla eigi sér stað fyrsta janúar næstkomandi flutningur málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga hefur lengi verið til umræðu árið nítján hundruð níutíu og sex samþykkti alþingi að fela þáverandi félagsmálaráðherra að undirbúa yfirfærslu á þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga í kjölfarið skipaði félagsmálaráðherra nefndir til að undirbúa málið en samkomulag tókst ekki um yfirfærsluna og var verkefnið lagt til hliðar á vordögum árið tvö þúsund á samráðsfundi ríkis og sveitarfélaga árið tvö þúsund og sjö var ákveðið að hefja formlegar viðræður að nýju og í framhaldi af því var skipuð verkefnastjórn til að fjalla um breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga á sviði velferðarmála var verkefnastjórninni jafnframt falið að stýra vinnu tveggja nefnda sem fjallað hafa um verkaskiptingu á sviði málefna fatlaðra annars vegar og hins vegar á sviði þjónustu við aldraða hinn þrettánda mars árið tvö þúsund og níu var undirrituð viljayfirlýsing milli ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga meginmarkmið hennar er að stuðla að samþættingu félagslegrar þjónustu við íbúa sveitarfélaganna og þar með að heildstæðari og um leið bættri þjónustu við einstaklinga sem þurfa á slíkri þjónustu að halda þykja sveitarfélögin að mörgu leyti betur í stakk búin en ríkið til að laga félagslega þjónustu að þörfum notenda með hliðsjón af ólíkum aðstæðum fólks og vegna þeirrar nálægðar sem þar ríkir í viðauka tvö við fyrrgreinda viljayfirlýsingu kemur fram að tekjustofnar sveitarfélaga verði hækkaðir til að standa straum af kostnaði við þau verkefni sem sveitarfélögin taka við og að endanlegar tillögur um fjármögnun verði unnar í tengslum við endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga ríkisstjórn íslands og samband íslenskra sveitarfélaga undirrituðu síðan þann sjötta júlí síðastliðinn samkomulag um fjárhagslegar forsendur fyrir flutningi málefna fatlaðra til sveitarfélaga markmið samkomulagsins er að færa ábyrgð á fjármögnun þjónustunnar frá ríki til sveitarfélaga og tryggja sveitarfélögum sanngjarnan fjárhagsramma í samkomulaginu kemur fram að útsvarshlutfall sveitarfélaga verði hækkað um einn komma tvö prósentustig gegn samsvarandi lækkun á tekjuskattshlutfalli ríkisins hækkun útsvarstekna hjá sveitarfélögunum er áætluð um tíu milljarðar króna vegna þessarar breytingar á útsvarshlutfallinu tekjur ríkissjóðs lækka jafnmikið og er þá aukinn hlutur ríkissjóðs í greiðslu útsvars í formi persónuafsláttar meðtalinn af fyrrgreindum einn komma tveimur prósentustigum renna núll komma níutíu og fimm prósentustig til sérdeildar jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en núll komma tuttugu og fimm prósentustig beint til sveitarfélaganna og eru þau bundin af því fram til ársins tvö þúsund og fjórtán að ráðstafa þeim fjármunum til þjónustu við fatlaða innan viðkomandi þjónustusvæða auk þess verði framlög af fjárlögum á næstu árum meðal annars vegna nýs fyrirkomulags þjónustu sem nefnist notendastýrð persónuleg aðstoð og vegna biðlista eftir þjónustu skulu framlög af fjárlögum renna til sérstakrar deildar jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlaða sameiginlegt mat á faglegum og fjárhagslegum árangri yfirfærslunnar fer fram árið tvö þúsund og fjórtán en samhliða endurmatinu er stefnt að því að útsvarshlutfall vegna þjónustu við fatlaða verði endurskoðað og að framlög af fjárlögum falli niður þannig að þjónustan verði alfarið fjármögnuð með útsvari þá eru næst breytingar á skattalegri meðferð á eftirgjöf skulda lögaðila fyrr á þessu ári var samþykkt sem bráðabirgðaákvæði við tekjuskattslögin tiltekinn afsláttur af skattskyldu á eftirgjöf skulda hjá lögaðilum og þeim mönnum sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi í ákvæðinu fólst heimild til að tekjufæra einungis fimmtíu prósent af fengnum eftirstöðvum af eftirgjöf skulda vegna tekjuáranna tvö þúsund og níu til tvö þúsund og ellefu allt að samtals fimmtíu milljónir króna og sjötíu og fimm prósent af eftirgjöf umfram samtals fimmtíu milljónir króna á framangreindu tímabili ákvæðið fól einnig í sér heimild til að fyrna eignir sérstaklega á móti eftirgjöfinni og heimild til að færa eftirgjöf skulda sem þannig er metin til tekna með jöfnum fjárhæðum í skattframtölum næstu þriggja ára nokkur gagnrýni hefur komið fram á þetta úrræði í þá veru að það hamli í ákveðnum tilvikum fjárhagslegri endurskipulagningu lífvænlegra fyrirtækja vegna þeirrar tekjuskattsskuldbindingar sem myndast við eftirgjöfina í ljósi þess er lögð til breyting á ákvæðinu í átt til frekari rýmkunar í raun má segja verulegrar rýmkunar þannig að heimilt verði að færa á milli tekjuáranna tvö þúsund og tíu til og með tvö þúsund og fjórtán þann hluta eftirgjafarinnar sem er umfram yfirfæranleg rekstrartöp og möguleg rekstrartöp á tímabilinu fyrningar og niðurfærslu miðað við rekstrarniðurstöðu þessara ára það er þó skilyrði að allar eignir hafi verið fyrndar að fullu að teknu tilliti til tekjuskattslaga og að mögulegar hámarksniðurfærslur á viðskiptakröfum og vörubirgðum hafi verið nýttar

færa þann hluta eftirgjafarinnar sem er umfram fimm hundruð milljóna króna til tekna með jöfnum fjárhæðum á tekjuárunum tvö þúsund og fimmtán til og með tvö þúsund og nítján en sé eftirgjöf þannig metin fimm hundruð milljóna króna eða lægri fellur hún niður þannig verður til eins konar frítekjumark við fimm hundruð milljóna króna það skal þó tekið fram að eftirgefnar skuldir sem á einhvern hátt tengjast refsiverðri háttsemi skattaðila skal tekjufæra án frádráttar þá er komið að greiðsluuppgjöri á gjaldföllnum skattskuldum í fyrravor samþykkti alþingi lög um greiðsluuppgjör á opinberum gjöldum lögaðila og einstaklinga í atvinnurekstri en úrræðin sem í þeim fólust var ætlað að vera hvati fyrir aðila í atvinnurekstri til að koma vanskilum á opinberum gjöldum í skil um er að ræða einskiptisaðgerð þar sem umsækjandi fær heimild til að greiða eldri vanskil með útgáfu vaxtalauss en

þá verða ekki lagðir dráttarvextir á hina ógreiddu skattkröfu sem varð til fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tíu fram til fyrsta júlí tvö þúsund og ellefu þetta úrræði hefur mælst mjög vel fyrir og þegar hafa á fjórða hundrað aðilar sótt um greiðsluuppgjör þar af hafa verið greiddar um fimm hundruð milljóna króna til þess að uppfylla skilyrði laganna við umsókn og um fimmtán hundruð milljóna króna af ógreiddum opinberum gjöldum verða settar á skuldabréf til næstu fimm ára gildandi úrræði hvetur einnig til skila á skattframtölum og dregur þar með úr áætlunum til að tryggja enn frekar aðkomu stjórnvalda til aðstoðar rekstraraðilum í skuldavanda og ná jafnframt til þeirra sem hættir eru rekstri vegna efnahagsástandsins er í frumvarpi þessu lagt til að rýmka þau skilyrði sem eru í gildandi lögum meðal annars er lagt til að tollstjóra verði veitt heimild til að fella niður hluta af tekjuskatti lögaðila sem fallið hefur í gjalddaga fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tíu að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum heimildin á jafnt við um rekstraraðila sem sótt hafa um sértæka greiðsluaðlögun til fjármálastofnana og þeirra sem ekki hafa gert það sú krafa er gerð að umsækjanda sem fengið hefur sértæka skuldaaðlögun afgreidda sé skylt að leggja fram öll þau gögn er varðar rekstur fyrirtækisins þar á meðal þær forsendur er liggja að baki niðurfellingu krafna hjá fjármálastofnunum gera verður þá kröfu að vangoldinn tekjuskattur sé ekki til kominn vegna endurákvörðunar á grundvelli skattsvika viðkomandi þá ber við mat á því hvort hagsmunum ríkissjóðs sé betur borgið með niðurfellingu tekjuskatts að hluta að líta til þess hvort gripið hafi verið til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja rekstur fyrirtækisins til framtíðar jafnframt er lagt til í frumvarpinu að fyrsti gjalddagi skuldabréfsins sem gefið verður út verði fyrsta júlí tvö þúsund og tólf í fyrsta október tvö þúsund og ellefu þannig að einnig að þessu leyti er gerð breyting samkvæmt frumvarpinu til ívilnunar eða rýmkunar fyrir þá sem njóta þriðji meginkafli frumvarpsins fjallar um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki öðluðust gildi í ársbyrjun tvö þúsund og tíu gildandi lög innihalda annars vegar beinar skattalegar ívilnanir til nýsköpunarfyrirtækjanna sjálfra og hins vegar ívilnanir í formi hlutabréfaafsláttar bæði til einstaklinga og lögaðila vegna kaupa á hlutabréfum í nýsköpunarfyrirtækjum þessi úrræði eiga samkvæmt gildandi lögum að koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda árið tvö þúsund og ellefu í þessu frumvarpi er að finna breytingar á báðum þáttum stuðningsins í fyrsta lagi eru lagðar til frekari skattalegar ívilnanir til nýsköpunarfyrirtækja sjálfra en nú er þær eru helstar að heimild til frádráttar frá álögðum tekjuskatti nýsköpunarfyrirtækja hækki úr fimmtán prósent í tuttugu prósent að hámark á rannsóknar og þróunarkostnaði til almennrar viðmiðunar á frádrætti hækki úr fimmtíu milljónir króna í hundrað milljónir króna að hámark á rannsóknar og þróunarkostnaði til viðmiðunar frádrætti hækki úr sjötíu og fimm milljónir króna í hundrað fimmtíu milljónir króna þegar um aðkeypta rannsóknar og þróunarþjónustu er að ræða frá ótengdu fyrirtæki háskóla eða rannsóknarstofnun að fallið verði frá því að við ákvörðun á skattalegu tapi samkvæmt lögum númer hundrað fimmtíu og tvö tvö þúsund og níu um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki skuli einungis líta til rekstrartaps viðkomandi nýsköpunarfyrirtækis frá og með því rekstrarári sem verkefni í eigu þess hlaut staðfestingu vegna skattfrádráttar í öðru lagi eru breytingar á hlutabréfaafslættinum og öðrum þáttum laganna sem óumflýjanlegt er að leggja til í kjölfar samskipta við eftirlitsstofnun efta en þær eru að hlutabréfaafsláttur til handa einstaklingum og lögaðilum vegna fjárfestinga í hlutabréfum í nýsköpunarfyrirtækjum verði felldur brott þar sem hann samrýmist ekki reglum um ríkisaðstoð í samningnum um evrópska efnahagssvæðið að nýsköpunarverkefni hljóti staðfestingu af rannís samkvæmt lögunum í stað nýsköpunarfyrirtækja eins og nú er að rannsóknir og þróun verði skilgreind með sama hætti og gert er í leiðbeinandi reglum esa um ríkisstyrki vegna rannsókna þróunar og nýsköpunar frá sjöunda febrúar tvö þúsund og sjö að skýrlega sé kveðið á um það í lögum hvaða hámarksreglur gilda um samanlagða opinbera styrki til verkefna á sviði rannsókna þróunar og nýsköpunar eins og áskilið er í sömu leiðbeiningarreglum esa aðdraganda þessara breytingartillagna má rekja til þess að í almennum athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki kemur fram að með því sé kveðið á um tiltekið form ríkisaðstoðar við nýsköpunarfyrirtæki og því beri með vísan til samningsins um evrópska efnahagssvæðið að tilkynna esa um áformaða ríkisaðstoð jafnframt er áréttað að í samræmi við málsmeðferðarreglur esa sé ekki unnt að hefja veitingu ríkisaðstoðarinnar fyrr en að fenginni staðfestingu stofnunarinnar á lögmæti ríkisaðstoðarinnar sem fyrr segir öðluðust lög um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki gildi í ársbyrjun tvö þúsund og tíu en ekki tókst að tilkynna esa um frumvarpið áður en alþingi samþykkti það staðfesting esa lá því ekki fyrir þegar lögin tóku gildi esa var tilkynnt með formlegum hætti um lögin í áföngum í júní og september tvö þúsund og tíu og hefur stofnunin haft kerfið til skoðunar síðan þá eftirlitsstofnun efta sendi íslenskum stjórnvöldum upplýsingabeiðni í nóvember tvö þúsund og tíu vegna núgildandi laga þar sem látnar eru í ljós ýmsar athugasemdir við það ríkisaðstoðarkerfi sem í þeim felst í kjölfarið hafa átt sér stað samskipti við stofnunina þar sem fram hefur komið að skattafsláttur til einstaklinga og lögaðila muni líklega standa í vegi fyrir því að kerfið verði samþykkt sem lögmæt ríkisaðstoð en samþykki esa er sem fyrr segir forsenda þess að heimilt sé að hrinda kerfinu í framkvæmd við álagningu tvö þúsund og ellefu athugasemdir esa lúta í fyrsta lagi að því að stofnunin telur að ýmsum skilgreiningum laganna sé ábótavant og ekki standist ákvæði e e s samningsins að útiloka opinber hlutafélög og önnur hlutafélög í eigu opinberra aðila frá gildissviði laganna slíkt feli í sér ólögmæta mismunun gagnvart hlutafélögum í opinberri eigu í öðru lagi liggur fyrir sú afstaða esa að ívilnunin sem felst í skattafslætti til lögaðila sem fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum feli í sér sjálfstæða beina ríkisaðstoð til þessara lögaðila sem ólíklegt er að verði réttlætt á grundvelli undanþáguákvæða e e s samningsins í þriðja lagi telur stofnunin að ekki sé unnt að setja þak á hinn óbeina stuðning til nýsköpunarfyrirtækja sem felst í því að nýsköpunarfyrirtæki verða álitlegri fjárfestingarkostur en önnur félög sökum skattafsláttarins af þeirri ástæðu verði erfitt að staðfesta skattafslátt vegna hlutafjárkaupa í nýsköpunarfyrirtækjum þótt hann taki einungis til einstaklinga

ljóst er að ráða má bót á fyrstnefnda atriðinu það er að opinber fyrirtæki verði ekki útilokuð með breytingu á lögunum sömuleiðis má endurbæta skilgreiningar og líta í því sambandi til leiðbeinandi reglna esa frá febrúar tvö þúsund og sjö um ríkisaðstoð til rannsóknar þróunar og nýsköpunarverkefna erfitt er að sjá að afslættir fyrir lögaðila sem fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum muni verða samþykktir þriðja atriðið afslættir fyrir einstaklinga sem fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum gæti fengist samþykkt en líkur eru á því að esa verði að taka lögin í heild til ítarlegrar skoðunar eða formlegrar rannsóknar haldi íslenska ríkið fast við að sá þáttur komi til framkvæmda við álagningu árið tvö þúsund og ellefu verði málið sett í formlega rannsókn mun endanleg niðurstaða ekki liggja fyrir fyrr en sex til tíu mánuðum síðar niðurstaða slíkrar rannsóknar gæti orðið neikvæð og fari svo yrði íslenskum stjórnvöldum skylt að endurkrefja veitta ríkisaðstoð sú leið er fær að draga fyrrnefnda tilkynningu um ríkisaðstoð til baka og tilkynna nýtt kerfi til esa sem einungis innihéldi frádrátt fyrir nýsköpunarfyrirtæki vegna skilgreindra nýsköpunarverkefna slíkt kerfi gæti mögulega komið til framkvæmda við álagningu ársins tvö þúsund og ellefu að fengnu samþykki esa með vísan til þess að þannig fram sett ríkisaðstoðarkerfi væri mjög í anda þeirra leiðbeininga sem esa hefur sett fram gæti samþykki esa legið fyrir innan tiltölulega skamms tíma rannís hefur nú þegar móttekið um hundrað umsóknir frá nýsköpunarfyrirtækjum sem óska staðfestingar samkvæmt lögunum og hefur

því eru þessar breytingar lagðar til virðulegi forseti til að reyna að tryggja að hægt verði að haga framkvæmdinni þannig og að árið tvö þúsund og ellefu fari ekki forgörðum í þessu sambandi þá næst að breytingum á lífeyrislögum í kjölfar efnahagshrunsins í lok árs tvö þúsund og átta var lögfest bráðabirgðaákvæði þess efnis að vikmörk milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga lífeyrissjóða verði fimmtán prósent í stað tíu prósent fyrir árið tvö þúsund og átta sem er

árið tvö þúsund og tíu það er að vikmörk milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga lífeyrissjóða verði áfram fimmtán prósent í stað tíu prósent hér er um að ræða heimildarákvæði sem stjórnir lífeyrissjóða geta nýtt sér en líkt og á síðasta ári er útlit fyrir að einhverjir sjóðir verði með neikvæða stöðu yfir tíu prósent á árinu tvö þúsund og tíu þá er lagt til að gerðar verði sömu kröfur til menntunar og kunnáttu þeirra sem fara með sjóðstýringu lífeyrissjóða og gerðar eru til sjóðstjóra verðbréfasjóðanna það er að hafa staðist próf í verðbréfaviðskiptum í frumvarpinu er einnig að finna tillögu að breytingum á heimildum skattrannsóknarstjóra í því skyni að einfalda og flýta fyrir málsmeðferð gagnvart þeim aðilum sem eru til rannsóknar í þeim felst meðal annars að skattrannsóknarstjóri ríkisins geti leitað úrskurðar héraðsdóms um leit og haldlagningu gagna á einkaheimilum eða á öðrum þeim stöðum sem heimildir skattalaga taka ekki til en samkvæmt gildandi lögum hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins einungis heimild til leitar og haldlagningar gagna vegna rannsókna án undangengins úrskurðar héraðsdóms á starfsstöðvum og í birgðageymslum framtalsskyldra aðila við rannsóknaraðgerðir hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins skal gæta að ákvæðum laga um meðferð sakamála eftir því sem við getur átt einkum varðandi réttarstöðu grunaðra manna á rannsóknarstigi þótt leiða megi að því líkur að á grundvelli þessa ákvæðis hafi skattrannsóknarstjóri ríkisins nú þegar heimild til að fara með úrskurðarbeiðni fyrir héraðsdóm hefur myndast sú venjubundna framkvæmd að mál séu kærð til lögreglu sé talin þörf á leit á heimilum eða á öðrum stöðum en starfsstöðvum eða birgðageymslum framtalsskyldra aðila til að mynda sökum þess að starfsstöð er í reynd á heimili eða að rökstuddur grunur er um að gögn er varða ætluð brot sé þar að finna hefur lögreglan þá farið fram með úrskurðarbeiðni fyrir héraðsdómi á grundvelli kæru frá skattrannsóknarstjóra ríkisins og lögregla hefur í framhaldinu framkvæmt leit og haldlagningu í samráði við skattrannsóknarstjóra í kjölfar leitar hefur málinu á ný verið vísað til skattrannsóknarstjóra ríkisins til áframhaldandi rannsóknar með þessu fyrirkomulagi er máli í reynd vísað til opinberrar rannsóknar til þess eins að unnt sé að leita úrskurðar um leit og haldlagningu hefur þetta leitt til óhagræðis með því að máli er þá vísað til opinberrar rannsóknar á frumstigi og því fyrirliggjandi að máli þurfi að vísa á ný til áframhaldandi rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins

með því að tekin séu af tvímæli um það að skattrannsóknarstjóri ríkisins geti leitað eftir úrskurði héraðsdóms um leit og haldlagningu er gert ráð fyrir að meðferð máls verði skilvirkari leiði til aukins hagræðis og einföldunar fyrir rannsóknaraðila jafnt og þá aðila sem aðgerðin beinist gegn að lokum eru í frumvarpinu lagðar til ýmsar minni en þó mikilvægar breytingar sem rétt er að nefna fyrst er að nefna vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri lagt er til að heimilt verði að endurgreiða vörugjöld allt að hundrað þúsund krónur vegna ökutækja sem ganga fyrir bensíni eða dísilolíu en breytt er til þess að ganga fyrir metani er þessari tillögu ætlað að flýta fyrir þeirri þróun að metan verði notað í daglegum samgöngum á íslandi með fjölga hratt notendum metans er vonast til þess að söluaðilar og framleiðendur metans sjái sér aukinn hag í því að fjölga áfyllingarstöðvum um allt land sú þróun gæti orðið til þess að þeir sem endurnýja ökutæki sín sjái raunhæfan kost í því að kaupa sér ökutæki sem gengur fyrir metani í stað hefðbundins

jafnframt er vonast til að tillagan verði til þess að fyrr en ella verði metani í auknu mæli safnað úr lífrænum úrgangi til nota á ökutæki með þeim jákvæðu umhverfislegu áhrifum sem af því hljótast reiknað er með að tillagan komi til með að kosta ríkissjóð hundrað milljónir króna yfir tveggja ára tímabil önnur breytingartillaga snýr að óinnleystum gengishagnaði samkvæmt gildandi lögum myndar óinnleystur gengishagnaður af innlánsreikningum skattskyldar tekjur hjá rétthafa í frumvarpinu er lögð til sú breyting að tekjufærsla gengishagnaðar á innlánsreikningum og kröfum í erlendri mynt eigi sér ekki stað fyrr en við úttekt af reikningum og þannig horfið frá því að telja áfallinn óinnleystan gengishagnað af innlánsreikningum til tekna í þriðja lagi eru breytingar á stimpilgjaldi í gildandi lögum er að finna tímabundnar undanþágur frá greiðslu stimpilgjalds þegar skilmálum fasteignaveðskuldabréfa er breytt eða ný veðskuldabréf eru gefin út til uppgreiðslu vanskila í frumvarpinu er lagt til að þessar undanþágur verði framlengdar um eitt ár það er til ársloka tvö þúsund og ellefu þessi framlenging þykir nauðsynleg í ljósi þeirra greiðsluerfiðleika sem enn blasa við mörgum heimilum vegna hækkunar bíla og fasteignalána sem rekja má til lækkunar krónunnar og verðbólguáhrifa í fjórða lagi er lögð til breyting á erfðafjárskatti af söluhagnaði íbúðarhúsnæðis lagt er til að meðferð á söluhagnaði af íbúðarhúsnæði manns verði sú sama hvort sem salan fer fram út úr dánarbúi eða af erfingjum sjálfum samkvæmt gildandi lögum er reglan sú að hafi íbúðarhúsnæði arfláta verið selt áður en dánarbúinu er slitið er söluhagnaðurinn skattlagður eins og um lögaðila sé að ræða en ekki erfingja í fimmta lagi snýr breytingartillaga snýr að vaxtabótum samkvæmt gildandi lögum mynda gjaldfallin vaxtagjöld rétt til vaxtabóta óháð því hvort greiðslan hefur farið fram þetta hefur leitt til þess meðal annars í tilviki frystinga á afborgunum og vöxtum eða þá sökum þess að menn hafa með öllu hætt að borga af slíkum lánum að vextirnir hafa í einhverjum tilvikum myndað rétt til vaxtabóta þótt þeir hafi alls ekki verið greiddir þá hefur einnig ríkt ákveðið ósamræmi milli lánastofnana varðandi það hvort réttur til vaxtabóta myndast í slíkum tilvikum því er lagt til að til vaxtagjalda sem mynda stofn til vaxtabóta teljist einungis greiddir vextir og verðbætur á afborganir og vexti en ekki gjaldfallnir

því leyfa mér að leggja þá tillögu fyrir háttvirta efnahags og skattanefnd að breytingin komi fyrst til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda árið tvö þúsund og tólf í sjötta lagi er lögð til breyting á skattlagningu einstaklinga með búsetu erlendis gert er ráð fyrir að einstaklingar sem búsettir eru erlendis eigi rétt á að verða skattlagðir með sama hætti og einstaklingar búsettir hér á landi stafi meiri hluti tekna þeirra frá íslandi samkvæmt túlkunum evrópudómstólsins á reglum e s b réttar um frjálsa för launþega sem eiga sér hliðstæðu í e e s samningnum getur það komið í hlut ríkis að veita einstaklingum í slíkri stöðu sama skattalega hagræði og veitt er aðilum með ótakmarkaða skattskyldu í ríkinu slíkir einstaklingar njóti yfirleitt ekki skattalegra ívilnana í búseturíki sínu af þeirri ástæðu að meiri hluti tekna þeirra eru upprunnar og skattlagðar erlendis í sjöunda lagi er breytingartillagan snýr að dreifingu tekjufærslu samkvæmt sextugasta grein tekjuskattslaga gert er ráð fyrir því að þeir sem miðað hafa tekjuuppgjör rekstrar við innborganir vegna seldrar þjónustu í stað þess að miða við unna og bókfærða þjónustu í þeim tilvikum sem vinnuþáttur hinnar seldu þjónustu er almennt yfir sjötíu prósent verði heimilað að færa til tekna á þremur árum þá fjárhæð sem tekjufærslu hafði áður verið frestað á í stað þess að færa frestunarfjárhæðina til tekna í einu lagi í skattframtali tvö þúsund og ellefu þá er loks tillaga til breytinga á dómsmálagjöldum sem ég vil gera grein fyrir gert er ráð fyrir fjölgun í gjaldaþrepum við greiðslu dómsmálagjalda og að bætt verði við tveimur nýjum gjaldaþrepum hæsta gjaldaþrepið í dag miðast við stefnufjárhæð eða áfrýjunarfjárhæð frá þrjátíu milljónir króna og yfir er hér lagt til að gjaldaþrepið verði þrjátíu milljónir króna að níutíu milljónir króna og svo tvö ný stig það er frá níutíu milljónir króna að hundrað fimmtíu milljónir króna og svo frá hundrað fimmtíu milljónir króna og af fjárhæð umfram þá fjárhæð áætlanir gera ráð fyrir að með þessum breytingum hækki dómsmálagjöld úr fimmtán milljónir króna á ári í hundrað áttatíu milljónir króna á ári og að tekjuauki fyrir ríkissjóð verði um hundrað sextíu og fimm milljónir króna árlega sem gert er ráð fyrir að verði að fullu nýttar til að fjölga dómurum við hæstarétt og héraðsdómstólana ljóst er að til kasta dómstólanna koma nú mál af allt annarri stærðargráðu en við eigum almennt að venjast og tekin hefur verið ákvörðun um að efla verulega dómstólana á báðum dómstigum og dómsmálagjöldin sem hér er verið að leggja drög að eiga að mæta þeim kostnaði

útgáfu leyfa til veiða í atvinnuskyni vegna eftirlits um borð í fiskiskipum og flutnings á veiðiheimildum milli skipa verði hækkuð til samræmis við

verði frumvarpið að lögum er gert ráð fyrir að markaðar tekjur fiskistofu hækki um tæpar tuttugu og þrjár milljónir króna auk framangreindra ákvæða frumvarpsins eru í því nokkrar breytingar sem fyrst og fremst miða að bættri skattframkvæmd samkvæmt áætlun fjármálaráðuneytis er gert ráð fyrir að tekjutap ríkissjóðs vegna breytinga á tekjuskattshlutfallinu nemi tæpum tíu komma tveimur milljörðum króna er það annars vegar vegna lækkunar tekjuskattshlutfallsins og hins vegar útsvarsgreiðslu ríkissjóðs til sveitarfélaga en sveitarfélögum er lögum samkvæmt tryggt útsvar af tekjuskattsskyldum tekjum með því að ríkissjóður greiðir að hluta eða að fullu útsvar þeirra sem hafa tekjur undir ákveðnum mörkum á móti er gert ráð fyrir að niður falli bein framlög í fjárlögum til starfrækslu málaflokksins sem nema um tíu milljörðum króna verði frumvarpið óbreytt að lögum er reiknað með að vegna annarra breytinga en yfirfærslu á málefnum fatlaðra komi ekki til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð nema hvað reiknað er með um hundrað milljónir króna kostnaði vegna endurgreiðslu á vörugjöldum margt í frumvarpi þessu lýtur að lagfæringum tæknilegs eðlis og með þeim er að hluta til komið til móts við nokkrar af óskum samtaka atvinnulífsins sem hafa verið í samstarfi við stjórnvöld um lagfæringar á ýmsum málum sem uppi hafa verið í þeim samskiptum vona ég að með þessu sé að minnsta kosti að einhverju leyti komið til móts við gagnrýni og óánægju sem sett hefur verið fram á nokkra liði bæði tæknilegs og efnislegs eðlis í skattamálum lögaðila suma frá fyrri tíð og suma frá breytingum undangenginna tveggja ára að þessu sögðu virðulegi forseti legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og